Madame la Présidente, Madame la Commissaire, l'Organisation mondiale du commerce traverse une crise sans précédent. Tout comme mes collègues, je suis extrêmement préoccupée par la situation de l'Organe d'appel du règlement des différends. Dans quatorze jours, cet organe cessera de fonctionner parce que les États Unis refusent de nommer de nouveaux juges.

L'Union européenne, la Commission mais aussi le Parlement européen ont toujours soutenu le multilatéralisme et un commerce international basé sur des règles.

L'Union européenne doit utiliser tous les moyens à sa disposition pour empêcher cette paralysie. La Commission doit continuer d'explorer d'autres options. Vous l'avez fait avec la proposition d'accord provisoire avec certains partenaires. Les plans existent et les idées sont là il faut maintenant agir concrètement et convaincre. Je suis également inquiète de lire, depuis quelques jours dans la presse, que les États Unis menacent désormais de bloquer l'adoption du budget de l'OMC. Les États Unis de Donald Trump s'acharnent sur l'OMC. Cette nouvelle menace s'ajoute au blocage de règlement d'appel et démontre une volonté d'enterrer définitivement le système multilatéral. Dans ce contexte de crise, nous aussi, chers collègues parlementaires, avons notre rôle à jouer. Nous défendons le multilatéralisme et nous devons continuer à relayer notre position auprès de nos collègues parlementaires d'autres pays. L'action de chacun sera déterminante.